Señor Presidente, señora Malmström, es intolerable la impunidad con la que muchas empresas campan a sus anchas por el mundo. Como ponente de la opinión de la Comisión DEVE considero fundamental que se respete, de una vez, el principio de coherencia de políticas, sobre todo en materia de comercio internacional. También que se asegure el cumplimiento de la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo como derecho inalienable de todos y que se respete la soberanía de los Estados para establecer políticas que respondan a los intereses de sus gentes. Pero, sobre todo, urge un tratado vinculante para que las empresas respeten las normas sociales y medioambientales y, sobre todo, los derechos humanos.

Además, nuestras cláusulas sobre esta materia en acuerdos comerciales no valen para nada —veáse México— y estamos cansados de ver la insoportable impunidad empresarial ante sus violaciones. Terrible mundo estamos construyendo, cuando se considera extremista y radical el exigir algo tan básico como que las multinacionales respeten los derechos humanos.